Domnule președinte, sistemul energetic clasic centralizat este de domeniul trecutului. Evoluăm spre un sistem descentralizat, flexibil, eficient și bazat pe energii regenerabile. Comunicarea Comisiei privind noul acord pentru consumatorii de energie se bazează pe trei piloni o informare mai bună a consumatorilor pentru a consuma cât mai puțin, atât energie, cât și bani de asemenea, al doilea pilon mai multe posibilități pentru consumatori de a alege între variantele de încălzire, de exemplu, și al treilea pilon menținerea celui mai înalt nivel de protecție al consumatorului. Susțin acest raport. Trebuie să vedem cum definim sărăcia energetică la nivelul Uniunii în condițiile în care fiecare stat are nevoi energetice diferite, în condițiile în care venitul minim pe cap de locuitor este diferit de la un stat la altul sau statele definesc diferit ideea de costuri rezonabile. Sper că vom găsi o rezoluție, așa cum am spus, a sărăciei energetice la nivelul Uniunii care să ne aducă să punem în aplicare acest acord.